virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og fimm nítján hundruð níutíu og sjö um vörumerki frumvarpið felur í megindráttum í sér þrenns konar breytingar á lögum um vörumerki í fyrsta lagi má nefna breytingar vegna fyrirhugaðrar aðildar íslands að singapoore samningnum um vörumerki frá tvö þúsund og sex sem snertir samræmingu á formreglum um vörumerki aðrar breytingar eru til samræmi við norræna framkvæmd og þá reglur um evrópska efnahagssvæðið einkum hina svokallaða umboðsmannaskyldu þá eru lagðar til breytingar til að auka á skýrleika einstakra ákvæða við gerð frumvarpsins var haft samráð við félag umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa þá var haft samráð við utanríkisráðuneytið um þýðingu að samningnum og við gerð þingsályktunartillögu varðandi heimild til fullgildingu hans leggur utanríkisráðherra fram og um vörumerkjarétt hann var undirritaður sem fyrr segir árið tvö þúsund og sex og hefur ísland undirritað hann samningurinn öðlaðist gildi árið tvö þúsund og níu efni samningsins var að skilyrði varðandi form og meðhöndlun vörumerkjaumsókna og skráninga stefnt er að samræmi í aðildarríkjum samningsins hvað snertir form umsókna um vörumerki og skráningar á þeim þær breytingar sem lagt er til að verði gerðar í samræmi við efni samningsins eru meðal annars eru meðal annars ívilnandi úrræði þegar tímamörk eru ekki virt og möguleiki á hlutum umsókna og skráninga

og tuttugu og þrjú ríki hafa nú fullgilt hann hvað snertir norræna framkvæmd eru lagðar til tvenns konar breytingar að fyrirmynd dönsku og norsku vörumerkjalaganna annars vegar er um að ræða heimild einkaleyfastofunnar til að fella niður skráningu vörumerkja í ákveðnum tilvikum aðrar breytingar varða umboðsmannaskyldu er þetta talið stríða gegn reglum evrópska efnahagssvæðisins og reglum um frjálsa þjónustu milli ríkja þess ef í lögum er kveðið á um skyldu umboðsmanns vörumerkis til búsetu hér á landi lýtur þessi breytingin að því að það nægi að umboðsmaður sé búsettur á evrópska efnahagssvæðinu í aðildarríki stofnsamnings fríverslunarsamtaka evrópu eða í færeyjum samskipti um sækjenda og eigenda vörumerkja við einkaleyfastofuna munu áfram vera á íslensku en í undantekningartilfellum hefur stofan tekið við skjölum á erlendum tungumálum svo sem framsölum og er gert ráð fyrir að framkvæmdin verði óbreytt að því leyti á ákvæðum er auka skýrleika gildandi lagaákvæða má nefna að tekið er fram berum orðum að ákvæði laganna taki ekki einungis til vöru heldur líka til þjónustu þá er gjaldtökuheimild gerð ítarlegri og skýrari svo sem venja er með gjaldtökuheimildir í ýmsum öðrum lögum til dæmis lögum um einkaleyfi og lögum um hönnun en þau lög eru á starfssviði einkaleyfastofu hvað athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins varðar má vekja athygli á nokkrum atriðum við athugasemd við fyrstu grein er tekið fram að krafan til sérkennis og aðgreinanleika vörumerkja taki einnig til þjónustu ekki aðeins vil vöru í athugasemdum við aðra grein er meðal annars fjallað um að sönnunarbyrði að umsækjandi hafi verið í vondri trú hvíli á þeim sem andmælir skráningu í athugasemdum við þriðju grein greinir frá því að umsækjandi eigi möguleika á að tjá sig um synjun um skráningu umsóknar eða lagfæra umsókn innan tiltekins frests jafnframt er þar vikið að því að ákvæði um endurupptöku séu nýmæli er tengist singapoore samningnum í athugasemdum við fjórðu grein er vikið að andmælum við skráningu vörumerkis innan tiltekins frests frá birtingu skráningar og athugasemdum við fimmtu grein um möguleika á hlutum umsókna og skráninga með tilliti til singapoore samningsins þá er í athugasemdum við sjöttu grein vikið að þeim nýmælum að einkaleyfastofan geti samkvæmt frumvarpinu auk dómstóla fellt skráningu úr gildi þannig er stuðlað að því að vörumerkjaskráin hafi ekki að geyma fjölda skráðra vörumerkja sem ekki eru í notkun er þetta í samræmi við dönsk og norsk vörumerkjalög í athugasemd við þrettándu grein er fjallað um að ekki aðeins skuli vörumerkjaskrá vera aðgengileg almenningi eins og er í gildandi lögum heldur skulu umsóknir og önnur móttekin gögn jafnframt vera aðgengileg almenningi þó að undanskildum gögnum er varðar viðskiptaleyndarmál til dæmis upplýsingar um greiðslu vegna kaupa á vörumerki í kostnaðarmati kemur fram það mat að frumvarpið muni ekki hafa áhrif á kostnað ríkissjóðs verði það lögfest óbreytt virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og viðskiptanefndar